Or, plutôt que de lutter contre ces gouvernements, les capitales européennes ont créé des gouvernements islamistes par une intervention directe en Libye hier, et probablement en Syrie demain.